2008. V hlasovaní bolo prijaté uznesenie, v ktorom poslanci žiadajú úplný zákaz klonovania zvierat určených na potravinárske spracovanie v Európskej únii, ako aj zákaz dovozu klonovaných zvierat a výrobkov z nich. Prijatý text uznesenia zohľadnil obavy mnohých európskych odborníkov, najmä pokiaľ ide o zdravotné riziká spojené s využívaním klonovaných zvierat v potravinárskom priemysle. Klonovanie so sebou totiž prináša vážne problémy súvisiace najmä s vysokým výskytom zlého zdravotného stavu a úmrtnosti klonovaných zvierat už v ranom veku. Vedecké a technické zisťovanie Svetovej organizácie pre zdravie zvierat konštatovalo, že iba zo 6 klonovaných embryí boli dochované zdravé dlhodobo prežívajúce klony. Je to spôsobené najmä tým, že klon má od samého začiatku genetický vek originálu. Teda, ak je originálom sedemročná krava, klonom bude teľa, ktorého gény majú od počiatku sedem rokov. Klonovaním sa tiež poškodzuje genóm jedinca, čo následne spôsobuje väčšiu náchylnosť klonu na choroby a parazitov. Problémy s klonovaním sa týkajú nielen zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ale prirodzene aj dôvery spotrebiteľov k potravinám, ktoré môžu prichádzať z takejto produkcie. Aj keď americká Správa pre potraviny a lieky tvrdí, že mäso a mliečne výrobky z klonovaných zvierat, ošípaných, oviec, hovädzieho dobytka a ich potomkov sú podľa jej názoru rovnako spoľahlivé ako produkty vyrobené zo zvierat chovaných terajším spôsobom, nepovažujem za múdre, vážený pán Komisár, len z komerčných dôvodov otvárať trh takýmto produktom a neodôvodnene vystavovať európsku verejnosť riziku dôsledkov zo vstupu výrobkov z klonovaných zvierat a ich potomkov do potravinového reťazca.